í frumvarpi þessu eru lagðar til nokkrar breytingar á lögum um virðisaukaskatt og má segja að þær séu í meginatriðum þríþættar í fyrsta lagi er lagt til að þeim tegundum listaverka sem falla undir undanþágu annars töluliðar fjórðu grein laganna verði fjölgað í öðru lagi eru lagðar til bæði orðalags og efnisbreytingar á tuttugustu og fimmtu grein laganna sem fjallar meðal annars um eftirlit ríkisskattstjóra með virðisaukaskattsskilum og loks er í þriðja lagi lagt til að framlengdur verði gildistími á þremur bráðabirgðaákvæðum í fyrstu grein frumvarpsins er lagt til að þeim tegundum listaverka sem falla undir undanþáguákvæði annars töluliðar fjórðu grein laganna

samkvæmt gildandi lögum eru listamenn undanþegnir virðisaukaskattsskyldu að því er varðar sölu þeirra á eigin listaverkum sem falla undir ákveðin tilgreind tollskrárnúmer uppboðshaldarar eru einnig undanþegnir virðisaukaskatti vegna sölu á sömu verkum listaverkin sem nú falla undir ákvæðið eru meðal annars málverk teikningar og pastelmyndir frumverk af stungum þrykki og steinprenti og frumverk af höggmyndum og myndastyttum úr hvers konar efni við samningu þessa frumvarps var horft til þess að bandalag íslenskra listamanna hefur um nokkurt skeið viljað rýmka undanþágu ákvæðisins og bent á að fleiri listaverk falli undir undanþágu dönsku virðisaukaskattslaganna með hliðsjón af þessu voru ákvæði dönsku laganna borin saman við íslenska ákvæðið dönsku lögin eru byggð á virðisaukaskattstilskipun evrópusambandsins og því var einnig farið yfir ákvæði hennar við vinnslu frumvarpsins eftir þessa skoðun var talið rétt að leggja til að þeim tegundum listaverka sem falla undir

falla undir undanþágu dönsku laganna ekki var talið rétt að ganga lengra en gert er í dönsku virðisaukaskattslögunum meðal annars með hliðsjón af því að undanþágur sem þessar geta verið flóknar í framkvæmd í frumvarpinu er því lagt til að ferns konar listaverk til viðbótar verði felld undir undanþáguna að ákveðnum

um er að ræða handgerð veggteppi og veggvefnaðarvöru einstök verk úr leir handgerð verk úr glerjuðum kopar og ljósmyndir lagt er til að óbreytt verði að undanþágan taki eingöngu til sölu listamanna og uppboðshaldara á þessum verkum grundvallarregla ákvæðisins um að þau listaverk sem falla undir undanþáguna skuli eingöngu hafa listrænt gildi en ekki nytjagildi helst einnig óbreytt hvers kyns nytjahlutir þótt handunnir séu munu þannig eftir sem áður ekki falla undir undanþáguna í dæmaskyni má nefna að fatnaður handtöskur skartgripir hárskraut leikföng skálar kertastjakar blómavasar rúmteppi og gólfteppi geta ekki fallið undir ákvæðið eins og það er orðað í frumvarpinu rétt er að taka fram að nokkur efnisatriði dönsku laganna um sölu listamanna á eigin verkum verða áfram frábrugðin þeim íslensku verði frumvarpið að lögum til dæmis er ákveðið fjárhæðarþak á undanþeginni sölu listamanna í danmörku en á íslandi er öll sala samkvæmt ákvæðinu undanþegin virðisaukaskatti í annarri grein frumvarpsins er lagt til að nýju ákvæði verði bætt við lög um virðisaukaskatt ákvæðið verði þess efnis að þegar vafi leikur á tollflokkun listaverks geti þeir sem hagsmuna eiga að gæta óskað eftir ákvörðun tollstjóra um tollflokkun þessari ákvörðun megi svo skjóta til ríkistollanefndar þá er lagt til að ákvörðun tollyfivalda verði bindandi fyrir bæði þann sem óskaði eftir henni og ríkisskattstjóra í þriðju greinar frumvarpsins eru þær breytingar lagðar til á tuttugustu og fimmtu grein laga um virðisaukaskatt að felld verði brott skylda ríkisskattstjóra til að skoða sérstaklega allar inneignarskýrslur þess í stað verði það lagt í hendur ríkisskattstjóra að meta hvaða inneignarskýrslur þarfnist sérstaklega skoðunar út frá hlutlægum mælikvörðum með þessari breytingartillögu er ekki verið að leggja til að dregið verði úr eftirliti ríkisskattstjóra á inneignarskýrslum í virðisaukaskatti heldur að eftirlitið verði gert markvissara og áhættumiðaðra þá er lagt til að orðalag tuttugasta og fimmtu grein laganna verði fært í það horf sem samræmist verkaskiptingu milli skattrannsóknarstjóra og ríkisskattstjóra þannig verði hugtakið að rannsaka ekki notað í annarri málsgrein ákvæðisins sem fjallar um eftirlit ríkisskattstjóra loks er lagt til að gildistími þriggja bráðabirgðaákvæða í lögum um virðisaukaskatt verði framlengdur um eitt ár í fyrsta lagi er um að ræða heimild til að endurgreiða tveir þriðju hluta þess virðisaukaskatts sem fellur til vegna kaupa eða leigu á hópferðabifreiðum og almenningsvögnum heimildin nær til þeirra sem hafa leyfi til fólksflutninga í atvinnuskyni og gildir um hópferðabifreiðar sem aðallega eru ætlaðar til fólksflutninga og eru skráðar fyrir átján manns eða fleiri áfram er lagt til að endurgreiðslan sé háð því skilyrði að bifreiðarnar séu búnar aflvél með euro fimm mengunarstaðli enda er tilgangur ákvæðisins sá að stuðla að yngri og umhverfisvænni bílaflota í greininni í öðru lagi eru um að ræða heimild til endurgreiðslu eða niðurfellingar virðisaukaskatts af vetnisbílum sem fluttir eru inn í rannsóknarskyni og hafa í för með sér hverfandi mengun heimildin nær einnig til sérhæfðra varahluta í sömu bíla í þriðja lagi er um að ræða hundrað prósent endurgreiðslu þess virðisaukaskatts sem byggjendur íbúðarhúsnæðis og frístundahúsnæðis hafa greitt vegna vinnu manna á byggingarstað og vegna vinnu manna við endurbætur eða viðhald húsnæðisins sama heimild nær til byggjenda íbúðarhúsnæðis og frístundahúsnæðis vegna þess virðisaukaskatts sem þeir hafa greitt af þjónustu vegna hönnunar eða eftirlits með byggingu þess háttar húsnæðis og vegna þess virðisaukaskatts sem þeir hafa greitt af þjónustu vegna hönnunar eða eftirlits við endurbætur eða viðhald þess háttar húsnæðis heimildin nær einnig til húsnæðis sem er alfarið í eigu sveitarfélaga eða stofnana og félaga sem alfarið eru í eigu sveitarfélaga sú ákvörðun að hækka endurgreiðslu virðisaukaskatts við þessar aðstæður úr sextíu prósent af vinnu á byggingarstað í hundrað prósent er talin hafa ýtt undir framkvæmdir við endurbætur á húsnæði og þannig dregið úr atvinnuleysi iðnaðarmanna

tölur um þessar endurgreiðslur má sjá að endurgreiddur virðisaukaskattur á árinu tvö þúsund og tíu er tvöfalt hærri en hann var á árinu tvö þúsund og átta endurgreiðslurnar á síðasta ári námu rúmlega tveimur milljörðum króna en þær voru ríflega einn milljarður árið tvö þúsund og átta að lokum vil ég nefna að til stóð að í frumvarpinu yrði einnig lögð til breyting varðandi virðisaukaskatt og aðgangseyri að íslenskum kvikmyndum

nú á næstunni jafnvel í dag er kveðið á um að undanþága frá greiðslu virðisaukaskatts af sölu aðgöngumiða á sýningar á íslenskum kvikmyndum verði afnumin mun sú breyting leiða af sér einfaldari framkvæmd virðisaukaskattslaganna fyrir alla hlutaðeigendur kvikmyndahús og skattyfirvöld samkomulagið gerir ráð fyrir að stuðningur við kvikmyndaframleiðslu veðri aukinn á öðrum sviðum í stað undanþágunnar ég vil því leyfa mér að beina þeim tilmælum til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar að hún taki til skoðunar að leggja til þá breytingu á lögum um virðisaukaskatt að aðgangseyrir að íslenskum kvikmyndum verði framvegis ekki undanþeginn virðisaukaskatti eins og nú er um einfalda breytingu á fjórða tölulið þriðju málsgrein annarrar greinar laganna er að ræða og þetta að sjálfsögðu í trausti þess að samkomulagið sem hér var vitnað til verði staðfest og undirritað